La nouvelle stratégie en matière de compétences poursuit un objectif essentiel ne laisser personne sur le bord du chemin. Au cœur de celle ci, un outil va permettre une plus grande transparence le portfolio Europass. Plus complet qu'un CV, c'est un document qui va aider les citoyens à inventorier leurs compétences et qualifications. Il existe déjà, mais il était temps de le rénover, de le mettre au goût du jour. À l'avenir, il sera adapté aux évolutions numériques et reprendra aussi les besoins et tendances de chaque secteur professionnel. Toute expérience a de la valeur et avec l'Europass on va pouvoir valoriser toutes les compétences acquises dans les différentes formes d'apprentissage, qu'il soit formel, non formel ou informel, ou qu'il s'agisse même de volontariat ou de travail associatif. Une place est également réservée à l'apprentissage tout au long de la vie, et les expériences de mobilité encouragées par les Europass mobilité Erasmus seront mis en exergue dans ce nouveau portfolio. Les services révisés d'Europass seront adaptés aux besoins et aux attentes des différents acteurs, que ce soient les apprenants, les demandeurs d'emploi, les employeurs, les établissements d'enseignement et de formation, les partenaires sociaux, les centres nationaux Europass ou les autorités nationales compétentes. Le succès de ces nouveaux outils tient d'ailleurs à l'engagement de tous en faveur d'un même objectif établir et avancer vers une Europe qui soit réellement une Europe sociale, à l'écoute de tous les apprenants, de l'ensemble des travailleurs mais aussi de l'ensemble des entreprises.